Machen Sie sich nicht auch Sorgen darüber, dass das am Ende alles zuviel ist und dass das, was wir an Europa so schätzen, nämlich unser freies Leben, dadurch immer stärker eingeschränkt wird?